Credem că stereotipurile de gen trebuie atacate ca un proiect de educație, ca un proiect de civilizație și ca un proiect de cultură. Nu credem că se poate schimba ceva vreodată, în măsura în care adoptăm o lege care să interzică stereotipurile de gen, dar, ca și tradiție, ca și istorie, ca și cultură, fiecare